Notorycznie łamana jest wolność prasy, w maju parlament zaostrzył kary za zniesławienie w internecie, za przestępstwa związane ze zgromadzeniami publicznymi oraz przepisy regulujące zakładanie organizacji pozarządowych.

Niecenzurowany dostęp do internetu jest niezbędny dla rozwoju demokracji i praworządności.